Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani, predsedujoči. V SAB-u se, smo poročilo varuha človekovih pravic vzeli zelo resno. Posebej nas je dotaknilo, se nas je dotaknilo stanje na področju pravic invalidov. Vemo , da je področna zakonodaja na področju urejanja pravic invalidov v določenih segmentih stara štirideset let in temelji na eni stari doktrini, ki temelji na zdravstvu in nekje in, institucionalnem, varstvu , ne pa na vključevanju invalidov v družbo, zato, bistvu se s pozivom strinjamo, prav tako pa se strinjamo z odgovorom resornega ministrstva. V tej luči tudi pozdravljamo zavezo po ureditvi dolgotrajne oskrbe. Ravno to področje dolgotrajne oskrbe je na pobudo SAB-a vključeno v koalicijsko pogodbo in, smo prav tako veseli, da se resorno ministrstvo tega loteva . moram pa poudariti, da dolgotrajna oskrba ne obsega samo varstva in oskrbe starejših, temveč cele generacije, torej v, vseh kategorij ljudi, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo . To so vsi , vsi ljudje s posebnimi potrebami. Pri tem pa bi rad izpostavil tudi starše otrok s posebnimi potrebami, ki dejansko opravljajo štiriindvajseturno oskrbo svojih otrok in to doživljenjsko in je prav, da da jih Zakon o dolgotrajni oskrbi ne spregleda. S tem je, so, je tudi povezano ureditev razmer v zdravstvu. Čakalne dobe so ena izmed perečih, zadev, hkrati pa bi mi radi ponovno izpostavili, kot tudi izpostavljamo ob vsakem, poslanskem vprašanju, ureditev bivanjskih in delovnih razmer v slovenskih bolnišnicah. Vemo, da je zdaj poletje in da temperatura v marsikateri, bolnišnici in, ali pa operacijski sobi doseže trideset stopinj in več in zato je tudi ena od teh zadev ureditev, sistema hlajenja. Veseli me tudi, da je, varuh vse te zadeve izpostavil pa tudi , da je vlada, te zadeve sprejela na znanje. Hvala lepa.